der Postdienstleistungen in ganz Europa deutlich besser geworden ist.

Das hat sich mittlerweile geändert.

Wir haben eine deutliche Verbesserung der Qualität innerhalb der Mitgliedstaaten erreicht. Wir haben darüber hinaus mit der Verpflichtung zu einem Universaldienst, der europaweit einheitlich ist, auch erreicht, dass die Versorgung mit Postdienstleistungen deutlich verbessert wurde, oder dort, wo sie schon immer gut war, auf diesem hohen Niveau gehalten werden konnte. Auch das ist wichtig und darauf wurde sowohl von unserem Ausschussvorsitzenden als auch vom Kommissar hingewiesen. Jetzt geht es natürlich in der Umsetzung der dritten Richtlinie, die ja für die Mehrheit der Mitgliedstaaten den

Da werden wir natürlich darauf achten.